Monsieur le Président, Madame la Chancelière, nous pouvons être des Européens convaincus, fédéralistes même, pleinement conscients que c'est à cette échelle européenne que nous affronterons les problèmes planétaires immenses de ce siècle, mais nous pouvons aussi être très inquiets pour l'avenir de cette Union européenne. En 2020, il y a eu le Brexit. Mais aujourd'hui, deux États membres profitent des failles de cette Union européenne, de sa capacité mortifère à l'autoparalysie pour mettre en place des régimes quasi autoritaires, pour discriminer une partie de leur population, pour réduire les pouvoirs, les contre pouvoirs, les oppositions, les médias, la justice. Cela peut avoir un effet de contagion terrible pour les gouvernements voisins car il semblerait que l'on puisse attaquer les droits et les libertés dans cette Union européenne sans qu'il n'y ait plus de conséquences que de simples alertes et des rapports. Madame la Chancelière, de par votre histoire que vous avez rappelée de par votre parcours remarquable en dignité, en éthique, de par l'histoire de votre pays, de par l'influence grandissante de ce pays sur la scène européenne, je vous demande de faire de la présidence allemande une présidence exemplaire, courageuse, encore plus courageuse que la présidence finlandaise sur ces questions de l'état de droit. Je vous demande de ne pas mettre les intérêts économiques et les considérations diplomatiques devant les droits et les libertés de tous les citoyens européens.